Alle hulporganisaties vragen dat wij heel dringend iets doen.

Ik vrees dat de noodhulp die we nu uittrekken, niet voldoende is. Ik zou u onze steun vanuit ALDE willen toezeggen om meer te doen noodhulp, structurele steun, ingrijpen in die conflictgebieden, aandacht voor de kinderen.